Reżim Kima Dzong Una kontynuuje zbrodniczą wobec własnego narodu politykę swoich zwyrodniałych poprzedników. Niestety, są to przestępstwa najcięższe, zaliczane do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Obecnie dodatkowo służby specjalne Pjongjangu specjalizują się w działaniach terrorystycznych poza granicami kraju, dokonując choćby licznych uprowadzeń. Sytuacja w Korei Północnej wymaga podjęcia konkretnych działań ze strony społeczności międzynarodowej. Ten ostatni bastion stalinizmu, synonim hańby na mapie wolnego świata należy bezdyskusyjnie rozmontować. Winni represji i masowych mordów muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i osądzeni przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Tymczasem ta sprawująca rządy w Pjongjangu bezkarna i perfekcyjnie zorganizowana grupa przestępcza dysponuje bronią nuklearną oraz rakietami zdolnymi do przenoszenia głowic jądrowych. Dodatkowo finansuje organizacje terrorystyczne w najbardziej zapalnych rejonach globu. Nie można wykluczyć, że dostarcza również komponenty niezbędne do wyprodukowania ładunków atomowych. Wszystko to powoduje, że funkcjonowanie tego państwa na dotychczasowych zasadach wzbudza coraz większy niepokój i zagrożenie w wielu krajach. W sytuacji, kiedy również w Europie zmagamy się z nawrotem sowieckiego imperializmu, jest to niezwykle groźne. Półwysep Koreański od przeszło 60 lat pozostaje podzielony linią demarkacyjną, a obydwie strony wciąż formalnie znajdują się w stanie wojny. Ta sytuacja bezwzględnie musi się zmienić, należy wytężyć działania na rzecz zagwarantowania pełnej swobody oraz bezpieczeństwa obywateli obydwu państw. Zawarcie ostatecznego pokoju będzie zwieńczeniem działań wielu aktywistów i zarazem spełnieniem marzeń milionów Koreańczyków. Wolna Korea to pragnienie całego świata.